forseti það er stundum dálítið erfitt að átta sig á því hvað felst í orðum háttvirts þingmanns jóns bjarnasonar og oft er meira verið að ýja að hlutum en segja þá hreint út

hér í þessum sal án þess að geta fundið því stað og hann ýjar líka að því að forseti íslands ætti jafnvel kannski bara að fallast ekki á þessar aðgerðir sem hér verða lögsettar væntanlega í haust svolítið einkennilegt að háttvirtur þingmaður skuli þá bara ekki segja hreint út hvað hann er að hugsa þá getur maður bara rætt það en það er erfitt að eiga við hann orðastað þegar hreinskilnin er ekki meiri en þessi mig langar að spyrja hann að því vegna þess að þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hafa talað mikið í dag um að það hafi verið vont að leita til imf og það hafi verið mistök gerð og það hefur komið fram að sumir eru í afar miklu sambandi við aðrar stjórnir á norðurlöndunum og hafa upplýsingar sem virðast eingöngu vera á þeirra borði en algerlega framandi ráðherrum hér í þessari ríkisstjórn þá langar mig að spyrja hann að því þegar litið er til þess að aðkoma imf skiptir meginmáli í því verkefni okkar að kalla eftir hjálp víðar um lönd

til að vita hvernig háttvirtur þingmaður hugsar sér að gera það ef eða sem sagt án þess að leita til alþjóðasamfélagsins og án þess að fá þá mikilvægu staðfestingu sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur gefið á undirstöðum íslensks samfélags